Domnule președinte, doamnă comisar Crețu, stimați colegi, astăzi dezbatem un regulament care va stabili norme comune pentru șapte fonduri, pentru ce va fi în viitor legat de coeziune, și sunt consternată de propunerea Comisiei, care pune condiționalități absurde. Eu vreau să le mulțumesc colegilor coordonați de doi raportori extraordinari, care au depus mii de amendamente aici și eu sper, sper foarte mult, să se voteze excluderea acestor condiționalități, pentru că, doamnă comisar, banii sunt veniți din buzunarul cetățenilor din fiecare stat membru. Este absurd ca un executiv neales al Uniunii Europene să decidă unde se duc banii. Nu este normal să gândim coeziunea, în același timp să pedepsim zonele care, din nefericire, sunt mai puțin dezvoltate și sper să nu se taie niciun euro din fondurile de coeziune față de perioada trecută și mai sper ca zonele sărace, îndepărtate, cum vreți, numiți le cum vreți, să se bucure de adevărata

Mai sper, doamnă comisar, că acest fond strategic de investiții, absurd împărțit după criteriul primul venit, primul servit, va fi altfel distribuit pentru a contribui la coeziune.